Domnule președinte, dragi colegi, este a doua oară pe anul acesta când votăm o rezoluție pentru acceptarea României și Bulgariei în spațiul Schengen. Rezoluția anterioară nu a avut niciun efect.

Pentru că Consiliul nu a luat nicio decizie în acest sens. Și iată că, astăzi, tocmai Consiliul lipsește din sală, deși această discuție în plenară, deși această rezoluție pe care o să o votăm din nou se adresează în principal Consiliului! Consiliul este cel care nu respectă drepturile celor două țări. De asemenea, doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au votat rezoluția anterioară și rog din nou colegii europeni să voteze pozitiv pentru acceptarea României și Bulgariei în spațiul Schengen. De data aceasta, cred eu, este necesară fixarea unui termen, astfel încât cetățenii celor două țări să se bucure cât mai mult de aceleași drepturi pe care le au toți cetățenii europeni. România și Bulgaria au îndeplinit condițiile tehnice de foarte mulți ani, ba, mai mult, aplică regulile de acces în spațiul Schengen și cooperează excelent cu statele membre în privința respectării acestora și în privința depistării situațiilor care contravin legislației specifice. Solicit imperativ acceptarea celor două țări în spațiul Schengen și propun să stabilim un termen specific. Haideți să vorbim cu cărțile pe față.

Însă Uniunea Europeană aparține tuturor statelor membre, nu numai unora dintre acestea.